para ayudar a paliar esta situación. En un mundo interdependiente, el modo más eficaz de la comunidad internacional para abordar estos retos es hacerlo conjuntamente.